Die komt onder andere doordat lidstaten het kapitaal van de Europese Investeringsbank garanderen.

Als wij kijken naar de recente meerjarenbegroting van Europa, dan is die voor de eerste keer in de geschiedenis lager dan de voorgaande. Automatisch hebben wij erbij bedongen dat meer verantwoordelijkheid zal worden gegeven aan die Europese Investeringsbank. Een euro die wordt uitgegeven via de Europese begroting is weg. Een euro die wordt gegeven aan de Europese Investeringsbank kan misschien wel twintig of dertig keer gebruikt worden.